10. September angenommenen endgültigen Entwurf der Tagesordnung eine Bitte erhalten.

Ich habe nun den entsprechenden Entwurf der Kommission durch den Rat übermittelt bekommen. Der Vorschlag wird dem LIBE Ausschuss offiziell übermittelt. Ich habe dazu einen Antrag des Rates erhalten, die Angelegenheit mit der schnellstmöglichen Verfahrensweise zu behandeln. Im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten und nach Anhörung der Konferenz der Präsidenten und des Vorsitzenden des LIBE Ausschusses schlage ich vor, diesen Kommissionsvorschlag im Dringlichkeitsverfahren nach Artikel 154 zu behandeln. Meine Damen und Herren, die Flüchtlingskrise, die wir erleben, macht es sicher nötig, umgehend eine Lösung auf Unionsebene zu finden. Ich denke, sie rechtfertigt in jeder Hinsicht die Inanspruchnahme des Dringlichkeitsverfahrens. Ich glaube, dass es sich die Institutionen der Europäischen Union schon zu eigen machen sollten, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern, die besorgt sind, zeigen, dass wir handeln.